Señor Presidente, uno de los problemas más graves que afecta a sesenta millones de europeos es la pobreza energética, que lleva a la exclusión social.

Esta es la situación real de Europa, que hoy denuncio aquí para que la Comisión y los Estados miembros ofrezcan soluciones urgentes, es decir, medidas específicas. He votado a favor del informe sobre el desarrollo de redes inteligentes porque es un paso adelante hacia un modelo de producción y consumo de energía eficaz, más transparente, con redes y contadores inteligentes que permiten conocer la factura exacta, es decir, el consumo realizado. Reforzar las energías limpias y sostenibles —y más, para combatir la pobreza energética— es una prioridad para esta diputada.